Het had een gelegenheid moeten zijn om een gezamenlijke migratieagenda te formuleren met meer dan 60 landen. Helaas is deze kans niet gepakt en is de top op een teleurstelling uitgelopen. De EU toonde geen bereidheid om de grondoorzaken van migratie, zoals armoede, conflict, een gebrek aan werkgelegenheid, voortvarend aan te pakken. En de Afrikaanse leiders waren dan ook niet bereid om afspraken te maken over bijvoorbeeld de verplichte terugname van afgewezen asielzoekers in Europa, iets waar de EU landen op hamerden. Zoals we de afgelopen maanden helaas keer op keer hebben moeten vaststellen, hebben de Europese regeringsleiders wederom nagelaten politieke moed, ambitie en daadkracht te tonen en dat zal toch echt nodig zijn, willen wij het vluchtelingenvraagstuk op een fatsoenlijke, effectieve manier aanpakken.

Het wordt de hoogste tijd dat de Europese regeringen laten zien dat zij bereid zijn bij te dragen aan oplossingen en niet alleen hun handtekening zetten onder verdragen en er vervolgens niets mee doen.